bara fá úr því skorið vegna þess að hæstvirtur forseti fór vel af stað þegar hún túlkaði það að kvöldfundir væru um kvöld en þegar hæstvirtur forseti sagði að kvöldfundir væru um kvöld og inn í nóttina þá varð ég eilítið ringluð á þessu öllu saman þannig að ég óska eftir því að forseti staðfesti þann skilning minn að við séum að veita heimild og ég óska ekkert sérstaklega eftir að um það verði greitt atkvæði ef þetta er réttur skilningur að við erum að veita heimild án mikillar mótspyrnu fyrir því að þingfundir geti staðið allt til miðnættis